Herr Handelskommissar De Gucht, Sie haben im März 2010 hier gesagt Langfristig betrachtet sollte der Handel dazu beitragen, dass alle Bewohner dieser Erde besser dastehen. In der Mitteilung der Kommission wurde dieser Ansatz dann leider nicht mehr ganz so nachdrücklich vertreten. Auch deshalb war es wichtig, dass der Bericht ausdrücklich auf die Verpflichtung zu einer kohärenten Politik eingeht. Das gilt insbesondere für den Bereich des Handels, denn der Handel spielt eine sehr bedeutende Rolle für die Entwicklungszusammenarbeit. Umso unverständlicher ist es, dass er von der Kommission nicht in die fünf Kernbereiche der Politikkohärenz aufgenommen wurde.

Viele Anregungen des Entwicklungsausschusses wurden aufgenommen, etwa zu der Notwendigkeit und grundsätzlichen Wirtschaftsfreundlichkeit von Transparenzinitiativen, z.

im Rohstoffsektor.